Madame la Présidente, le Conseil a enfin, enfin parlé de la Turquie, mais une nouvelle fois quelle désarmante passivité! Il est temps d'agir maintenant, agir d'urgence parce que la Turquie fait aujourd'hui peser une menace sur ses voisins, mais aussi sur l'Europe tout entière et sur le monde qui nous entoure.

Erdoğan a organisé en février dernier une crise migratoire à la frontière de l'Union européenne, il viole la souveraineté de Chypre, il menace les eaux territoriales, l'espace aérien de nos amis grecs de manière systématique, il envahit des territoires en Syrie pour opprimer les Kurdes, il finance et recrute des djihadistes en se rêvant le nouveau chef d'une internationale islamiste et, aujourd'hui, c'est avec l'Azerbaïdjan, à l'Arménie qu'il s'en prend. À l'Arménie déjà martyr d'un génocide, parce que l'Arménie est chrétienne, aujourd'hui encore niée par toute la propagande turque.

Le Conseil n'a toujours pas mis fin à cette procédure d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, qui était une aberration et qui est maintenant un scandale moral absolu. Il met sur le même plan les agresseurs et les agressés en appelant simplement à la fin des hostilités.

Enfin, enfin, il n'est même pas question à un seul moment de sanctions à l'égard de la Turquie. Chers amis, nous parlons beaucoup d'état de droit ici. La Turquie tente de montrer que la violence peut l'emporter sur le droit international, allons nous encore consentir longtemps à cette lâcheté collective?